Zvíře je živé stvoření a nemělo by být týráno. Proto si vážím toho, že Evropská unie zakázala testování na zvířatech, a jsem hrdá na to, že jsme jako Evropská unie v pozici světového lídra v této věci. Zcela opačnou roli však plní Čína, jejíž vláda dokonce vyžaduje testování i na zahraničních přípravcích, které prošly spolehlivým alternativním testováním. Od roku 2014 vidíme jisté zlepšení a omezení testování a významnou roli v tom sehrály neziskové organizace i kosmetické firmy právě z Evropské unie. Ty se snaží změnit přístup Číny například tím, že podporují čínské laboratoře proškolováním. Skutečně je potěšující, že tam, kam pravidla Evropské unie nedosáhnou, pomáhají evropské firmy, které si uvědomují svoji sociální odpovědnost.